Spoštovani predsednik, predsednik vlade spoštovani kolegi ministri, ministrice, spoštovane kolegice in kolegi, poslanke in poslanci. V poslanski skupini Desus se zavedamo, da je svetovna finančna in gospodarska kriza močno prizadela celotno Evropsko unijo, s tem pa seveda tudi Slovenijo. Če želimo Sloveniji iskreno dobro in iskreno pomagati pri okrevanju, predvsem pa preprečiti ponoven nastanek podobne krize, moramo sprejeti pravila, ki omejujejo predvsem, javnofinančne odhodke, s tem pa tudi obseg zadolževanja za tekočo javno porabo. Poslanski skupini Desus smo maja dva tisoč trinajst podprli spremembo ustave, s katero si je ta najvišji pravni akt vneslo fiskalno pravilo. To smo seveda storili v želji, da bi zagotovili boljše spoštovanje proračunske discipline in bolj odgovorno ravnanje z javnimi financami, k sprejetju ustreznih fiskalnih pravil za krepitev fiskalne discipline pa nas zavezuje nenazadnje tudi fiskalni pakt. Republika Slovenija je z vključitvijo fiskalnega pravila v ustavo poslala pomembno sporočilo o zavezi Slovenije k fiskalni disciplini. Poleg tega menimo, da ima implementacija fiskalnega pravila, predvsem njegovo izvrševanje, v proračunih države merljive pozitivne učinke na boniteto države, na obrestno mero, po kateri se posamezna država zadolžuje. Res je, z ustavnim zakonom smo se zavezali, da bomo izvedbeni akt sprejeli do konca novembra dva tisoč trinajst. In res je tudi to, da tega do danes še nismo storili. Vprašanje, ali je k temu pripomogla politična kriza, menjava vlade, predčasne volitve morda, verjetno. Mogoče pa tudi, ali pa zagotovo, pa to ne sme biti razlog, da še vedno nimamo zakona o fiskalnem pravilu. To je stališče naše poslanske skupine, poslanske skupine Desus, da moramo nujno in čimprej sprejeti kakovosten zakon za izvedbo tega ustavnega določila. Opozicija bo verjetno dejala ob tej priložnosti, da smo imeli njihov zakon na mizi pri na prejšnji seji in smo ga zavrnili. To seveda drži. Vendar zakaj? Poglavitni razlog, da se je do tega negativno odzvala tudi poslanska skupina Desusa, je bil seveda ta, da je bil predlagani zakon opozicije zelo restriktiven, mnogo bolj restriktiven, kot je tale, dopuščajo mnogo manj manevrskega prostora. Nenazadnje je pa je pod vprašaj postavil tudi, ustanovitev demografskega sklada. Za ustanovitev tega sklada pa, kot dobro veste in je tudi zapisano v, koalicijskem sporazumu, si je Desus prizadeval od vsega začetka in bo seveda tudi striktno bdel nad tem, da se zadeva realizira. Zakaj izpostavljam to na tem mestu? Osnovni namen demografskega sklada je zagotavljanje dodatnih virov z za financiranje pokojninskega stebra. Namenjen je torej zagotavljanju dolgoročne vzdržnosti penzijske blagajne, oziroma pokojninskega sistema iz demografskih razlogov. Dejstvo namreč je, da so prilivi v pokojninsko blagajno iz leta v leto manjši. Število upokojencev pa se veča. To so pač demografska dejstva. To posledično vedno bolj obremenjuje državni proračun z dodatnimi viri, iz upravljanja državnega proračuna bi vsaj delno nadomeščali sredstva in posledično razbremenili pritisk na proračun. Izvedbeni zakon, ki je sedaj pred nami je drugačen, saj ne omejuje ustanovitve oziroma financiranja demografskega sklada, je bolj fleksibilen, ima več manevrskega prostora in po našem mnenju primeren za sprejem. Poslanski skupini Desus se mi zdi tudi pomembno dejstvo, da zakon opušča tako zvano švicarsko formulo, ki je primernejša za države, ki imajo v fiskalni tudi lastno denarno, torej monetarno politiko. Slovenija kot članica evrskega območja nima več lastne denarne politike, zato za hitro reagiranje na gospodarske šoke ali druge izjemne okoliščine potrebuje vsaj še del fiskalne politike avtonomne fiskalne politike. Predlagani zakon nam dopušča več fleksibilnosti v izvajanju fiskalne politike in hkrati daje več prostora za proticiklične ekonomske, za proticiklično ekonomsko politiko. V dobrih gospodarskih časih zahteva, večje proračunske presežke, v slabih pa seveda dopušča višje primanjkljaje. S tem pa se državi omogoča večje možnosti za gospodarsko rast. V Desusu dopuščamo možnost, da ko bo zakon seveda v tej fazi potrjen, tudi deležen morebitnih sprememb. Ob tem pa v poslanski skupini Desus zopet, še enkrat več, poudarjamo in opozarjamo, da vnos fiskalnega pravila nikakor ne sme posegati se pravi, na področju na področja socialno najšibkejših ciljnih skupin in na področja pokojnin. Desus je namreč pri oblikovanju koalicijske pogodbe vztrajno stališču, da so ukrepi za konsolidacijo javnih financ oblikovani tako, da imajo čim manjše negativne posledice za konkurenčnost in rast slovenskega gospodarstva ter da se obenem uveljavi na način, da niso prizadete najbolj ranljive ciljne skupine. Nad tem bomo tekom zakonodajnega postopka budno bdeli in skrbeli. Poslanski skupini Desus se zavedamo, da so za sprejetje zakona nujno potrebni tudi glasovi vsaj dela, želeli bi si pa, da celotne opozicije, saj je zanj, torej za sprejetje zakona zakona potrebna dvotretjinska večina. Verjamemo, da bo predlog zakona, ki ga je pripravila in vložila vlada, deležen široke podpore, kakor smo bili, kakor smo bili priča v primeru sprejemanja oziroma spreminjanja ustavnega zakona. Ob zaključku, predlog zakona bo s strani poslanske skupine Desus podprlo vseh naših deset poslancev in poslank v upanju, da bo predlog omogočil uravnoteženje javnih financ, makroekonomsko ekonomsko stabilnost ter dolgoročno blaginjo Republike Slovenije. Bolj natančno, njenih prebivalk in prebivalcev, ob tem pa ne bodo utrpele škode ciljno najranljivejše ciljne skupine. Hvala lepa.